Señora Reding, agradezco su presencia a esta hora avanzada de la noche en este debate plenario aquí, en Bruselas, para escuchar a los miembros del Parlamento Europeo y deseo animarla en ese trabajo de redefinición de los estándares europeos de protección de datos y, en particular, de cara a la Comunicación de la Comisión sobre protección de datos que usted debe presentar como una auténtica oportunidad para poner en hora ese reloj en que se sincronizan, por un lado, la revolución tecnológica y de las herramientas del conocimiento y, por otro, los avances del Derecho constitucional europeo, del Tratado de Lisboa a la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, los derechos fundamentales a la privacidad y todos los derechos aparejados al acceso a la rectificación y a la cancelación de los datos que afectan a la personalidad de acuerdo con la libre expresión del consentimiento de los ciudadanos europeos, pero también con el Derecho internacional. Porque estamos hablando aquí de un marco bilateral de negociación de la Unión Europea y de sus Estados miembros con terceros países y, en particular, con los Estados Unidos.

No solamente para ser capaces de prestar cooperación policial y judicial con los Estados Unidos de acuerdo con la técnica de ayudas subpoenas o con las órdenes judiciales que puedan afectar a los derechos fundamentales, sino para reforzar esa libre disposición del consentimiento, para conocer qué datos sobre nuestra personalidad obran en poder de terceros países, son transferidos a terceros países, y de qué manera podemos poner en hora también ese derecho de rectificar y cancelar los datos que afecten a la privacidad y a la personalidad y están sometidos al proceso automatizado de datos personales. Por tanto, están sometidos a su tratamiento en la red. Y me preocupa especialmente el Derecho del menor. Porque sobre los menores existen limitaciones a la capacidad de obrar o a la capacidad de disponer del ejercicio de los derechos fundamentales, y esto requiere información. No solamente al menor, sino al entorno del menor con respecto a cuáles son las técnicas y las herramientas de protección de la privacidad en la sociedad en red. Por tanto, quiero que sepa que vamos a seguir muy de cerca esta discusión, vamos a seguir muy de cerca esta puesta en hora de la actualización de los derechos de protección de datos y de las directivas y, en particular, la negociación de las herramientas bilaterales con terceros países y, sobre todo, con los Estados Unidos.